Doamnă președintă, sincer să fiu, nu înțeleg legătura intelectual vorbind între respectul pentru statul națiune și ceea ce onorabilul deputat a spus, și anume dezvoltarea înțeleasă doar ca o cumpărare a autorităților. Nu există nicio legătură logică între aceste două universuri, între universul statului națiune și această corelație absurdă.